Paní předsedající, základem evropských hodnot je ochrana lidských práv. Ta se zakládá na úctě k důstojnosti každého jednotlivce.

je obsahem a často i slovníkem opakem této úcty. A je jedno, jestli někdo nenávidí z přesvědčení, anebo šíří nenávist a lži za peníze to je případ kremelských agentů na sociálních sítích, ale i v parlamentech.

A pomocí přemíry lží jde v té informační válce o podkopání důvěry vlastně v jakoukoliv informaci.

A na důvěře stojí naše společnost od rodin přes peněžní systém až po demokracii.

Prostor pro lži a nenávist ale vytváří i přehnaná politická korektnost neochota důstojně, ale jasně pojmenovat problémy. Bez důstojného pojmenování problémů nastupuje populismus a hate speech

Je třeba čelit šíření dezinformací a hate speech a proto vyzývám Radu, Komisi i vysokou představitelku Mogheriniovou, aby na odhalování dezinformací vyhradily adekvátní lidské i finanční prostředky.